Pero lo que voy a preguntarle realmente es lo siguiente, en la línea de lo que han dicho otros oradores con anterioridad ¿no cree que, desde la Presidencia del Eurogrupo y desde la Presidencia del Consejo de Ministros que ostenta, debe impulsar la creación de un ministerio de economía europeo y reforzar el protagonismo de este Parlamento y de la Comisión como directora de la política europea? Mire usted, señor Juncker, en Europa debemos tener muy claro que los Estados federales pueden funcionar bien o mal, pero una confederación no funciona jamás.